virðulegur forseti forsætisráðherra neitar að taka sérstaka umræðu um afnám verðtryggingar og vísar ábyrgð á því á fjármálaráðherra en það var ekki bjarni benediktsson sem lofaði afnámi verðtryggingar það var sigmundur davíð gunnlaugsson og þess vegna á hann að svara fyrir það hér í þinginu

falið bjarna benediktssyni sem er yfirlýstur andstæðingur banns við verðtryggingu ábyrgð á málinu er það ákvörðun flokksins um að efna ekki kosningaloforðið og enn ríkari ástæða til að formaður framsóknarflokksins svari hér málinu undanbrögð forsætisráðherra hafa verið þau að málið sé á borðum annarra ráðherra þó hefur forsætisráðherra tekið hér sérstakar umræður um evrópusambandið og um málefni innflytjenda sem augljóslega eru á borðum annarra ráðherra það er þess vegna útúrsnúningur og flótti að neita að ræða stærsta kosningaloforð síns eigin flokks í kosningunum